Elnök Úr, kedves Mogherini Biztos Asszony, kialakult közöttünk egyfajta rituálé itt ebben a teremben én mindig felteszek Önnek egy pár kellemetlen kérdést az Iszlám Állam, az Iszlám Állam és az Európai Unió kapcsolatáról, Ön erre gondosan nem válaszol. Ezek után a szabályzatra tekintettel felteszem írásban a kérdést, és akkor előbb utóbb kénytelen lesz válaszolni.

Mit tudott meg az Európai Unió a maga titkosszolgálataival és egyéb eszközeivel, a jó barát, az Egyesült Államok segítségével, és más szövetségesek segítségével arról, hogy ki hozta létre az Iszlám Államot, ki pénzeli őket, ki szállít neki fegyvereket, ki vásárol tőlük olajat, ki vásárol tőlük műkincseket,